Signora Presidente, signor Commissario, non v'è dubbio che una questione così significativa qual è quella del contrasto alla disoccupazione giovanile merita grande interesse, così com'è stato nel corso di questo appassionato e significativo dibattito.

attività produttiva. È necessario un successo formativo, che può essere assicurato ai giovani se le iniziative concrete potranno essere assunte con maggiori risorse, se i miliardi di euro delle nuove prospettive finanziarie non sembrano abbastanza.